Shvaćam da postoje neke razlike među nama, međutim, s obzirom na to da se radi o samo jednoj godini evaluacije ovog akcijskog plana, smatram da nismo trebali biti previše kritični jer vjerujem iz ovog izlaganja gospodina Hahna da Komisija ulaže maksimalne napore. Svi smo svjesni da su to dugoročni procesi i da nije jednostavno mijenjati navike. Žao mi je što su neke ideološke teme trebale postati dominantne u ovom izvješću i to je razlog zašto se mi otklanjamo, ne od izvješća nego od tih ideoloških pitanja ne mislimo da im je tu mjesto, ali u svakom slučaju većinu ove rezolucije prihvaćamo i stoga smo sve njezine točke izrazili u alternativnoj rezoluciji. Nadam se da ćete sutra o tome malo razmisliti, da ćete je prihvatiti jer u svakom slučaju treba nastaviti s ovim naporima, treba nastaviti raditi na ravnopravnosti spolova i sigurna sam da ćemo mi našim radom ovdje u Parlamentu, našim misijama osnažiti život djevojčica i žena u trećim zemljama i da će se uz vanjsko djelovanje Europske komisije sigurno poboljšati status žena i djevojčica u ona četiri stupa koja i spominjemo u ovom izvješću.